Doamnă președintă, domnule comisar, stimați colegi, sigur, drepturile omului, le am discutat și le discutăm în cadrul Parlamentului European.

Evident, ne interesează, în principal, în Uniunea Europeană, dar și în statele terțe cu care Uniunea Europeană are relații.

Problema pe care eu o ridic aici, suntem noi credibili în solicitarea altor state membre, când în cadrul Uniunii Europene avem situații de nerespectare a drepturilor omului?

Însă, problema pe care noi o avem de rezolvat aici este să fim un bun exemplu noi, mai întâi, și după aceea să dăm lecții altora.